Mein Dank gilt meinem Kollegen Gonzáles Pons und den Schattenberichterstattern ich danke für die konstruktive Zusammenarbeit. Aufgrund der Verschlechterung unserer Sicherheitslage ist es geboten, den Weg zur europäischen Verteidigungsunion mutig zu beschreiten. Wir müssen mehr tun, um Sicherheit und Verteidigung unserer Bürger und der EU insgesamt besser zu gewährleisten. Russlands Krieg in der Ukraine, Spannungen auf dem Balkan und zerfallene Staaten in der südlichen Nachbarschaft erfordern dies. Unsere transatlantischen Partner werden zu ihren Verpflichtungen uns gegenüber nur stehen, wenn wir unseren Teil liefern. Die Beschlusslage im NATO Rahmen ist sehr ambitioniert. Um Mehrausgaben kommen wir nicht herum, aber auf EU Ebene bedeutet better spending europäische Verfahren und auch den EU Haushalt intelligent einzusetzen. Auch mit mehr gemeinsamer Planung und Beschaffung wird eine europäische Verteidigungsunion als europäischer Pfeiler das transatlantische Bündnis stärken. Insbesondere in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Westbalkan oder in Nordafrika ist die NATO nicht zwangsläufig das Instrument, mit dem sich unsere transatlantischen Partner in diese Problemlagen einbinden lassen wollen. Mit diesem Bericht setzen wir eine neue Wegmarke auf dem Weg zur gemeinsamen Verteidigung und zur Verteidigungsunion. Jahrelang haben Kommission und Mitgliedstaaten die sicherheits und verteidigungspolitischen Möglichkeiten des Lissabon Vertrags ungenutzt gelassen. Im EP haben wir seit Inkrafttreten des Vertrages darauf hingewiesen. Wir freuen uns jetzt zum Beispiel auf konkrete Vorschläge, den europäischen Verteidigungs Aktionsplan und den Verteidigungsfonds umzusetzen. Wir wollen eine reformierte europäische Verteidigungsagentur und die zu startende ständige strukturierte Zusammenarbeit als EU Institutionen sui generis etablieren. Dies bedeutet nichts anderes, als dass wir diesen Einrichtungen Zugang zu den EU Verfahren und Finanzmitteln geben wollen. Damit betreiben wir keine Militarisierung der EU. Was wir aber betreiben, ist eine Verbesserung des Schutzes unserer Bürger und der Union, indem wir bestehende militärische Fähigkeiten auch mit Hilfe von EU Instrumentarien verbessern. Nicht wir führen einen Krieg in der Ukraine, sondern Russland. Nicht wir destabilisieren die Sahelzone, Irak und Syrien, sondern islamistische Terroristen. Nicht wir sind es, die im Westbalkan gefährliche Spiele betreiben aber wir müssen notfalls reagieren. Das Dayton Abkommen zu Bosnien Herzegowina wird von den USA nicht garantiert werden, falls es jemand in Frage stellt, das müssen wir selbst bewerkstelligen. Es muss auch endlich Schluss damit sein, dass nach Beschlüssen des Europäischen Rates Kommission und Mitgliedstaaten einfach Business as usual betreiben. Ich meine damit Teile der Gipfelbeschlüsse zur Verteidigung von 2013 und 2015, die noch nicht umgesetzt wurden. Ich frage Sie Wo ist das EU weite System zur Versorgungssicherheit? Wo sind die zivil-militärischen Standards oder gemeinsame oder zumindest gegenseitig anerkannte Zertifizierungsregeln für Rüstungsgüter? Warum musste das EP in Sachen Verteidigungsforschung aktiv werden? Und wann traut sich die Kommission, die missbräuchliche Anwendung des Artikels 346 abzustellen, wenn Mitgliedstaaten den Binnenmarkt für Verteidigungsgüter aushebeln und die europaweite Ausschreibung mit dem Hinweis auf ein Erfordernis der Wahrung wesentlicher Sicherheitsinteressen umgehen? Meist geht es doch darum, trotz höherer Kosten zu Lasten der Steuerzahler eigenen Unternehmen Aufträge zuzuschanzen. Es ist dringend geboten, die gemeinsame Verteidigung, die europäische Fähigkeit und Rüstungspolitik sowie die ständige strukturierte Zusammenarbeit zu starten und die Verteidigungsagentur mit einer Reform fit für zukünftige Aufgaben zu machen. Der Lissabon Vertrag ermöglicht uns das.